Signora Presidente, onorevoli colleghi, inizio con i complimenti alla relatrice, collega Grossetête. L'obiettivo che ci dobbiamo porre è quello di far vivere più a lungo i cittadini europei, garantendo però loro una migliore qualità della vita. Significa investire in ricerca e prevenzione, in modo da poter intervenire tempestivamente con le migliori pratiche sanitarie disponibili, affinché il paziente possa guarire con il numero minore possibile di effetti collaterali o patologie invalidanti. Il programma mette a disposizione finanziamenti per 446 milioni di euro per i prossimi 7 anni per le autorità nazionali, gli organismi pubblici e privati, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative attraverso la procedura del cofinanziamento. Grazie al lavoro fatto sui bilanci dell'Unione si è riusciti ad ottenere un aumento delle dotazioni finanziarie del 5,7 rispetto al precedente periodo. I vincoli che gravano sulle finanze pubbliche obbligano a riformare i sistemi sanitari per far fronte alla crisi. Non dobbiamo rischiare che per alcuni Stati le spese sanitarie diventino un peso anziché un'occasione di crescita. Il valore aggiunto del progresso terapeutico e della ricerca scientifica deve costituire una leva economica e far diventare la sanità d'eccellenza un vero e proprio motore dell'economia europea. Voglio ricordare che ci dobbiamo porre degli obiettivi ambiziosi per intervenire sui principali fattori di rischio, comprese le abitudini alimentari sbagliate, la sedentarietà, la dipendenza da fumo, alcol e droghe. Se vogliamo puntare all'Unione europea dei popoli e non della finanza, non possiamo permettere che in alcuni paesi la percentuale di persone che guariscono da patologie tumorali sia del 30 e in altri si arrivi all'ottimo risultato dell'80. Tutto ciò solo per carenti o mancati investimenti. Non si può scherzare sulla salute dei cittadini europei.